Ich knüpfe gleich bei meinem Vorredner an. Wir haben in der Europäischen Union strenge Bestimmungen gegen Geldwäsche. Doch was bringen die schärfsten Gesetze, wenn diese nicht umgesetzt werden, wenn sie nicht ordentlich umgesetzt werden, wenn sie nicht einer strengen Aufsicht unterliegen? Die Aufsicht der Geldwäscherichtlinie ist stark national ausgerichtet. Damit muss Schluss sein! Da sind wir uns einig. Wir müssen auch einsehen, dass das Problem langfristig gesehen mit einer europäischen Antigeldwäsche Behörde gelöst werden kann. Bis dahin muss eine europäische Anti Geldwäscheeinheit diese Aufgabe übernehmen.

Wir dürfen nicht warten, bis der nächste Skandal platzt. Und der zweite Punkt, das ist das Problem der golden visa eine lukrative Einnahmequelle für manche Staaten. Reiche können sich wie eine Luxusware, wie einen Wagen, wie eine Villa, wie eine Yacht, wie eine teure Handtasche die Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltsgenehmigung kaufen, ohne dass die Herkunft der Gelder hinterfragt wird. Das ist skandalös! Denn wir wissen, Geldwäsche geht Hand in Hand mit Korruption, mit Steuerhinterziehung, mit kriminellen Aktivitäten. Das Problem muss ganzheitlich angepackt werden. Und als solches muss die Kommission auch bei den golden visa ansetzen und praktikable Vorschläge machen, wie wir das Problem in Zukunft lösen.